Avem greva angajaților din educație, transporturi, justiție, administrație și industrie în Franța, avem greva angajaților din transporturi în Grecia, sau avem greva sindicaliștilor din România. Aceste nemulțumiri sociale vor cunoaște, cu siguranță, intensificări în următoarele luni. De aceea consider că prioritatea noastră trebuie să fie creșterea economică, însă în strânsă corelare cu crearea de noi locuri de muncă și cu protejarea celor existente.

În centrul politicilor economice și sociale europene trebuie să se afle solidaritatea. Astfel, trebuie să se acorde un ajutor sporit statelor membre care se confruntă cu dificultăți în aplicarea măsurilor de redresare economică pentru a se evita adâncirea clivajului între economiile statelor membre și pentru a atenua durerosul impact în planul social.